Bár jómagam is kicsit furcsállom, hogy az Európai Központi Bankról szóló 2013 as jelentés tárgyalásánál pont az illetékes központi bank vezetője nincs itt, de valójában jómagam is a Bizottsághoz szeretnék szólni néhány gondolat erejéig.

Négy olyan ország van, amelyik egyébként ezt immár sorozatosan teszi, és a Bizottság, úgy tűnik, hogy ezt eddig jó szemmel nézte. Felkérem a tisztelt Bizottságot, tegyen meg mindent a jövőben, hogy a notóriusan nem egyeztető tagországokat igenis megfelelő módon felelősségre vonja.